skýrsluna er ég held ég eins og aðrir hér og ég held að það hljóti að vera allir

það alversta við þetta mál er að það er fullkomlega óupplýst það sem við vitum er það

og af því að maður þekkir til aðstæðna koma ýmsar spurningar upp í hugann hvernig vissi fagmaðurinn sem kom þessu fyrir og vann þetta um að þetta herbergi væri alla jafna autt af því að það er fyrir varaþingmenn nú er nokkuð snúið að komast inn í þessa byggingu hvernig gat þessi fagmaður sem augljóslega ætlaði sér þessa hluti ef marka má þær upplýsingar sem við fáum komist þangað inn án þess að brjótast inn virðulegi forseti miðað við þær upplýsingar sem við höfum hér er um mjög skýran ásetning að ræða og það er alveg augljóst að þetta hefur

ef aðilar eru tilbúnir til að gera þetta gagnvart þjóðþinginu eru einhverjar fleiri slíkar áætlanir í gangi gagnvart öðrum stofnunum

skoða þetta mál betur svo ekki sé dýpra í árinni tekið því að það allra versta er óvissan við höfum engan áhuga á því að hér skapist tortryggnisástand á þessum vinnustað sem ekki hefur nú alla jafna verið þekktur að því og er stofnun þjóðarinnar sem við eigum að geta treyst eins og aðrar sambærilegar ef þær eru til á íslandi að svona hlutir gerist